Monsieur le Président, mes chers collègues, nous allons voter sur l'un des tout derniers règlements de cette mandature pour le secteur aérien. La concurrence déloyale dans le secteur aérien est un fléau.

Ce fléau entraîne un autre fléau, car chaque fois que cette concurrence déloyale cause la fermeture d'une liaison directe entre l'Europe et l'Asie, c'est au profit d'un chemin plus long, donc plus polluant, pour passer par le nouveau hub du Golfe. Nous voyons clairement, à travers ce secteur aérien, que les questions sociales et les questions écologiques sont intimement liées. L'explosion du trafic aérien est une bombe sociale et climatique. En tant que salariés, consommateurs et citoyens, nous sommes tous victimes.

Nous avons bien vu, lors de l'accord de Paris pour sauver le climat, en 2015, que le secteur était même exclu des négociations. Mais ce qui me rend triste, c'est de voir aujourd'hui l'Europe se soumettre à un système mondial qui refuse de prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique.